Já chci pouze podtrhnout a zopakovat to, že jsem přesvědčený, že v nadcházejících evropských volbách bude ze strany Ruska velká snaha ovlivnit průběh volebních kampaní v jednotlivých členských státech, a to zvláště v zemích, které patří z pohledu ruské zahraniční doktríny do takzvaného blízkého sousedství. To znamená v zemích, které bohužel v době komunismu spadaly pod vliv Sovětského svazu. To jsou země, kde zkrátka Rusko chce uplatňovat svůj politický a ekonomický vliv a nepřeje si posilování té části společnosti, která je proevropská. Musíme s tím počítat, musíme proti tomu vytvářet osvětovou kampaň, jak na úrovni národních států, tak na úrovni Evropské unie. Vystupuji zde v pozici europoslance za Českou republiku a my jsme byli svědky toho, kdy i při posledních volbách, prezidentských volbách, které proběhly před několika měsíci v České republice, zkrátka a dobře, proevropský kandidát na prezidenta čelil velkým mediálním útokům, čelil fake news které proti němu byly šířeny ve statisících mailů, které byly rozesílány a kde byla právě zkreslována témata, která souvisí s evropskou agendou.